Monsieur le Président, je vais parler j'espère que vous ne m'en voudrez pas, Madame Malmström uniquement de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. Je crains qu'il en soit de cet accord comme d'ACTA. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ces négociations sur l'AECG manquent de transparence.

Pourtant, nous ne pouvons pas dire que nous soyons très bien informés du contenu de ces négociations.

Il ne contient aucune information réelle et les informations les plus pertinentes nous parviennent du Canada. Pire, d'une résolution à l'autre, le point de vue du Parlement européen ne semble guère être pris en compte. Cet accord est le plus ambitieux jamais négocié avec le Canada, voire avec n'importe quel autre État dans le monde. Il est basé sur une approche fondée sur une liste dite négative de la libéralisation des services. Or, la plupart des services publics ne semblent pas avoir été exclus des négociations. Qu'adviendra t il des services en matière de santé, d'éducation, d'électricité, de télécommunications, d'eau potable et même de culture, si seule l'approche économique et commerciale prévaut de chaque côté de l'Atlantique. Seuls semblent être pris en compte les intérêts des grandes entreprises publiques qui veulent conquérir de nouvelles parts de marché, au mépris de l'intérêt général, de l'intérêt public des populations. Cette vision du monde a pourtant déjà fait suffisamment de dégâts pour que l'on cesse la fuite en avant.

Les points de vue des experts chargés d'étudier l'impact de ces accords semblent être pour le moins divergents.

L'impact de cet accord pourrait aussi avoir de lourdes conséquences pour les collectivités locales et leurs marchés publics, qui, pour l'essentiel, semblent avoir été tenues à l'écart.

il n'en est rien, je le regrette.